Sytuacja, w której kobiety nie mogą wypracować godnych emerytur, chyba że poświęcą swoje życie prywatne, jest skrajnie niesprawiedliwa. Dlatego bardzo się cieszę, dziękuję za to, że rozmawiamy dzisiaj o luce emerytalnej.

Bo luka emerytalna to jest skumulowany wskaźnik nierówności, jakich kobiety doświadczają w związku ze swoim życiem zawodowym, w związku z uczestnictwem w rynku pracy. I jako taki skumulowany wskaźnik nierówności jest on bardzo dobry do oceny efektywności polityk równościowych i może być, moim zdaniem, wykorzystany także w semestrze europejskim. Należy przeciwdziałać luce emerytalnej, patrząc na jej przyczyny, a nie na objawy. A te przyczyny leżą uczestnictwie kobiet w rynku pracy, bo przecież emerytura to jest efekt stażu pracy i zarobków, więc ja bym nie szukała przyczyn w systemach emerytalnych, tylko skupiłabym się absolutnie na uczestnictwie kobiet w rynku pracy. I jeżeli chcemy wyższych emerytur dla kobiet, to musimy umożliwić kobietom wypracowanie takich emerytur, i nie mam na myśli tylko kwestii godzenia ról, tego work life balance, ale też kwestię ścieżek edukacyjnych, tak żeby one nie prowadziły do segregacji sektorowej później na rynku pracy, a także do ścieżki awansów.